Paní komisařko, revize nařízení pro schvalování motorových vozidel je přirozenou a nevyhnutelnou reakcí na rozpor, který vznikl mezi nastavenými pravidly, jejich skutečným plněním a dozorem, který by měl v rámci celého vnitřního trhu veškeré nesrovnalosti včas odhalit. Důsledné oddělení schvalovacích orgánů a orgánů pro dozor nad trhem, povinnosti sdílení informací v případě zjištěných nedostatků nebo možnost prověřit již na trh uvedená vozidla přispějí k vyšší transparentnosti celého systému a umožní nastavení rovných pravidel pro všechny aktéry.

nové politiky pro spotřebitele, který má doplnit stávající nástroje umožňující spotřebitelům domoci se svých práv a zavést institut hromadných žalob.